Consiliul European s a angajat ca, în martie, să ofere orientări privind politicile economice și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, punând accentul, în special, pe creșterea competitivității. Este importantă o mai bună direcționare a fondurilor Uniunii Europene disponibile către creștere și ocuparea forței de muncă, dar în limitele plafoanelor convenite pentru fiecare stat membru și fără a periclita realizarea programelor de dezvoltare planificate. Este necesar ca statele membre să aloce, cu prioritate, fonduri către stimularea ocupării forței de muncă, mai ales în rândul tinerilor, și către stimularea finanțării economiei, în special a IMM urilor. Un sprijin particular trebuie acordat statelor membre aflate în proces de consolidare fiscală, întrucât, aici, criza economică a generat și o puternică criză socială. Domnule Comisar, în România foarte mulți cetățeni nu beneficiază nici de ajutor de șomaj și nici de o altă formă de asistență socială.